Nous avons enfin un cadre réglementaire qui engage les vingt huit États de l'Union européenne à lutter contre la biopiraterie. Je souhaite remercier tous les rapporteurs fictifs pour leur soutien et rappeler à la Commission européenne que nous serons vigilants et exigeants quant au respect de ses engagements à élaborer